Nie czyni dlatego, że próba sugerowania przez tę Izbę, przez nasz Parlament, jakie mają być zapisy w konstytucji węgierskiej, jest po prostu niedopuszczalna. Sugerowanie specjalnego trybu nadzoru nad działaniami władz węgierskich poprzez specjalną grupę europarlamentarną jest nieakceptowalną nadinterpretacją traktatów, zresztą szkodliwą dla wizerunku naszej Izby, jak i całej Unii Europejskiej. Podobnie jak i sugerowanie, żeby OBWE ustanowiło długoterminową misję na Węgrzech, jakby istniało realne, a nie wydumane, teoretyczne ryzyko, że może dojść do nieprawidłowości podczas wyborów, jest nie tylko szkodliwym pomysłem, ale jest niesprawiedliwe wobec Węgrów i ich władz. Wreszcie odwołanie się do artykułu 7 Traktatu, który mówi o karaniu państw uporczywie naruszających przepisy a przecież, jak informuje nas Komisja Europejska, rząd węgierski, rząd premiera Orbána współpracuje we wszystkich kwestiach budzących wątpliwości poszczególnych członków Komisji Europejskiej. Krótko mówiąc, sprawozdanie pana Tavaresa na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na Węgrzech nie jest ani obiektywne, ani zrównoważone, ani konstruktywne, i dlatego powinno być odrzucone.